Herr Präsident, Herr Kommissionspräsident Barroso, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Kältewelle macht eklatante Versäumnisse bei der Durchsetzung der Menschenrechte in Europa und innerhalb der Europäischen Union sichtbar. Die Politik in den Mitgliedstaaten und in der Europäischen Union hat in dieser Frage auf der gesamten Linie versagt. Mehr als 600 Menschen starben bisher während der ganz Europa überziehenden Kältewelle über 80 Tote in Polen, über 130 in der Ukraine, Hunderte von Toten in Russland, und auch in Deutschland sind erste Opfer zu beklagen. Die meisten Menschen, die erfrieren oder eben auch mit schweren Erfrierungen in die Krankenhäuser kommen, sind Wohnungslose, Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen auf der Straße leben. Sie erfrieren im Freien, unter Brücken, in Parkanlagen, in Seitenstraßen, aber auch zunehmend in unbeheizten Wohnungen. Sie haben wegen massiv steigender Energiekosten, wie z.

beim Heizöl, ihre Energierechnung nicht zahlen können, ihre Heizungen sind vorsintflutlich oder ein Totalausfall.

Kommunen und regionale Behörden müssen unterstützt werden, um die notwendigen Hilfsmaßnahmen ergreifen zu können. Für schlimm halte ich, dass niemand im Moment genau sagen kann, wie viele Wohnungslose es gegenwärtig überhaupt in der Europäischen Union gibt, wie viele Menschen der Gefahr des Erfrierens ausgesetzt sind. Innerhalb der Europäischen Union gibt es keine gemeinsamen Indikatoren, keine Statistiken, die das tatsächliche Ausmaß verdeutlichen, selbst in Deutschland nicht. Wir fordern die Bildung einer Taskforce bei der Europäischen Kommission, um Notfälle, in den einzelnen Regionen besonders betroffene Personen, auch deutlich sichtbar zu machen und Soforthilfen auch organisieren zu können. Wir fordern eine EU weit einheitliche Statistik, Indikatoren, die ein vollständiges, differenziertes und auf Personengruppen ausgerichtetes Abbild über das Ausmaß von Wohnungslosigkeit geben können. Die Mitgliedstaaten sind zu veranlassen, entsprechende gesetzliche Regelungen zu schaffen. Wir fordern die Auflage von EU weiten Programmen zur energetischen Sanierung von Wohnungen. Im Rahmen der Strukturfonds sind hier die Möglichkeiten erheblich zu erweitern. Und wir schlagen eine Debatte über EU weite soziale und ökologische Mindeststandards gegen Armut, Wohnungsnot und Energiearmut vor.